Köszönöm szépen Parvanova asszonynak, a jelentéstevőnek, hogy az általunk felvetett javaslatok jó része bekerült a jelentésbe. Örülök annak, hogy a bizottsági javaslatban szereplő, szerintünk túl rövid határidők meghosszabbításra kerültek. Örülök annak, hogy megszűnik a kötelezettség, miszerint minden intézkedést három hónappal a tervezett bevezetést megelőzően be kell jelenteni a Bizottságnak, lehetővé téve ezáltal, hogy indokolt esetben a tagállamok állampolgárai számára kedvező döntéseket hozzanak a kormányok. És végül örömömet szeretném kifejezni amiatt, hogy a 15. cikke a pontja alatt szerepel a Bizottságnak és a tagállamoknak azt is meg kell vizsgálniuk, miként folytassák az együttműködést az EURIPID tájékoztatási adatbázis fenntartásáról. Meggyőződésem, hogy ez a program nagy mértékben lehetővé teszi és segíti a tagállamok tájékozódását az árak tekintetében és segíti az árak képzésének az összehangolását. Büszke vagyok arra, hogy ez a program magyar részvétellel jött létre a magyar egészségbiztosítási pénztár által, és ebben sok tagállam részt vesz. Szeretnénk, ha a Bizottság fenntartaná továbbra is a támogatást, hiszen anélkül nem tud működni a rendszer.